Señora presidenta, a mí me alegra mucho el cambio de tono que he escuchado aquí, y que se ha notado también en el amplio acuerdo, que creo que vamos a tener, para la Resolución sobre Venezuela. Por fin hay algunos que han decidido que realmente hay que ejercer la presión masiva sobre el régimen criminal, este régimen de comunistas y narcodelincuentes que han secuestrado Venezuela, y que ya no disimulan nada, como demostraron en su asalto a la Asamblea Nacional. Urgen sanciones mucho más firmes, sanciones para todos los implicados, Maduro, Padrino y tantos otros no deben poder disponer ni de un solo dólar fuera de Venezuela. En España hay dirigentes del régimen que hacen ostentación de riqueza. Son alarmantes, además, sus vínculos con los comunistas españoles, que ahora están en el Gobierno. Hay que acabar con esa dictadura porque es un peligro para la región, porque mata diariamente a su población y porque además tiene un poder de corrupción que está saltando el Atlántico y que es muy peligroso.